To ja tego nie rozumiem.

Dlatego uważam, że powinniśmy wysłać naszych obserwatorów do Rosji, nawet jeśli mamy podejrzenie, że te wybory mogą być sfałszowane czy oszukiwane.